alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sagði að hann vildi einkavæða allt kvikt og dautt og af því tilefni vildi ég kannski leyfa mér þann munað að minna háttvirtan þingmann á að sú stefna sem ríkisstjórnin fylgir nýtur stuðnings tveggja stjórnarflokka það var þó ekki tilgangur minn með því að koma upp ég vildi þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og segja það að að mörgu leyti reyndist hann framsýnni mjög mörgum ég minnist þess að þegar háttvirtur þingmaður olli uppnámi í þessum sölum þegar hann sagði að ef bankarnir yrðu of stórir ætti að flytja þá úr landi fyrir það var hann hæddur og spottaður af tveimur eða þremur flokkum það mætti kannski segja í dag að menn hefðu betur farið að þeim orðum sem háttvirtur þingmaður lét þá flakka háttvirtur þingmaður sagði að hann væri að mörgu leyti ánægður með þessa skýrslu en sagði þó tvennt sem ég rak hnýflana í annars vegar sagði hann að það væru brotalamir á skýrslunni og hins vegar sagði að ýmislegt orkaði þar tvímælis háttvirtur þingmaður skýrði að hluta til út hverjar brotalamirnar væru ég mundi gjarnan vilja fá háttvirtan þingmann til að segja mér hvað það er sem honum finnst orka tvímælis í þessari skýrslu

að spyrja hann hvað af því sem gerst hefur á síðustu tíu til tólf árum sé líklegast til að hafa haft mest áhrif á þá stöðu sem við erum núna í hvaða einstaka stjórnvaldsákvörðun telur hann að hafi hugsanlega valdið þessu mikla tjóni sem við erum